mais il ne faut surtout pas baisser la garde, parce qu'aujourd'hui, c'est encore un fléau.

La moitié des personnes séropositives continuent d'être soignées tardivement et atteignent des stades d'infection avancés avant d'être diagnostiquées et de commencer un traitement.

Nous devons renforcer la prévention et la formation.